Przypomina zbrodnię katyńską, wymordowanie kilkunastu tysięcy polskich oficerów więźniów Ostaszkowa, Starobielska, Kozielska skazanych na śmierć jeszcze w marcu 1940

Dramat w getcie przełamuje dzisiejszy Marsz Żywych, gwarantując pamięć i zapobieganie powtarzaniu się takich doświadczeń.